Das Königreich Bahrain liegt im Brennpunkt verschiedenster Interessen, die aufeinanderprallen und die ganze arabische Welt erschüttern der Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten, das Vorherrschaftsstreben des Iran und Saudi Arabiens, die Konflikte zwischen Nationalisten und Islamisten, einander widersprechende geostrategische und wirtschaftliche Interessen.

Und deshalb sind wir dankbar für die Reformpolitik, die König Hamad nach der Katastrophe des Jahres 2011 eingeleitet hat. Wir begrüßen den Ombudsmann, wir begrüßen den Menschenrechtsminister, wir begrüßen die verbesserte Frauenpolitik und vieles andere. Aber es heißt, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen, und den Worten müssen nun auch Taten folgen. Deswegen hat diese Entschließung ihre Berechtigung, aber es ist auch richtig, dass sie moderat ist, dass sie die Reformen anerkennt, aber Fortschritte anmahnt.